Seje, zadeva je zanimiva. Se tiče tudi javnega sektorja, ki je količinsko sto sedemdeset tisoč ljudi državi. Tiče se tudi vseh naših državljank in državljanov. Pa vseeno mislim, da je prav, da če pride do možnosti, da, da opravimo širšo razpravo okrog tega, pa predlagam, da se to na naslednji seji tudi opravi. Hvala lepa.